Ici, en France, sous l'accusation de détournement de fonds nous ne sommes pas en Russie les principaux chefs de l'opposition au gouvernement socialiste, M. Fillon et Mme Marine Le Pen, sont accusés sans aucune forme de procès, et on se sert de systèmes médiatiques et juridiques pour détruire des candidats.